Numărul de afecțiuni cardiovasculare, tulburări cognitive, perturbări ale somnului poate crește ca urmare a expunerii prelungite la niveluri de zgomot ridicate. De aceea, consider acest raport un important pas înainte în combaterea efectelor emisiilor sonore ale autovehiculelor asupra sănătății omului și a mediului. Țara mea este interesată de modificările propuse, întrucât Dacia a devenit un important producător de automobile la nivel european în ultimii ani.

Consumatorii au nevoie de informații clare și transparente privind emisiile sonore ale vehiculelor pentru a putea cumpăra în cunoștință de cauză.